Die Kommission hat die Unzulänglichkeit von Save Harbour eingeräumt aufgrund des Drucks des Europäischen Parlaments, den die EVP auch gemeinsam mit anderen Fraktionen auch auf die Kommission eröffnet hat im Angesichte dessen, dass die Daten im Rahmen des Save Harbour Abkommens nicht ausreichend geschützt sind.